Herr Präsident! Noch einmal ein herzliches Dankeschön an den Herrn Kommissar und an alle Kolleginnen und Kollegen, die heute hier so klargemacht haben, dass wir es mit einem Thema zu tun haben, das wirklich eine Bedrohung für die Gesundheit der Europäerinnen und Europäer ist, das in diesem Zusammenhang auch eine Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Europa ist. Es tut mir nur leid, dass die Vertreterin der österreichischen Ratspräsidentschaft heute nicht auch diesen Teil der Debatte gehört hat. Es gilt nicht nur bei der Plastikstrategie, dass wir geschlossen als Parlament dastehen, sondern auch in Fragen der Gesundheit. Ein Europa, das schützt, muss ein Europa sein, das den Gesundheitsschutz seiner Bürgerinnen und Bürger ganz oben auf die Tagesordnung setzt.